Absolventi tohto programu sú tak veľkou pridanou hodnotou pre členské štáty i súkromný sektor.

O akej diskriminácii hovoríme, v akom zmysle je táto skupina pri študentskej mobilite diskriminovaná?

Namiesto sa snáh presadiť gender ideológiu, ktorá sa stáva súčasťou veľkej časti navrhovaných dokumentov, by sme sa mali pozrieť na skutočné potreby Európanov. Chcú vidieť dobré, praktické riešenia, nie zaťažené ideologicky rozpormi v Európskom parlamente a v myslení Európskej únie.